Pero reconozca que no es fácil incluir sectores tan diferentes entre sí dentro de una misma norma pensamos que ello requiere un sosiego y un debate mayores que los que se pueden tener al final de una legislatura y al final de un mandato de Colegio de Comisarios. No se entiende, por ejemplo, la inclusión del material forestal de reproducción cuando no tiene nada que ver con la seguridad de los alimentos, que es uno de los principales argumentos esgrimidos por la Comisión para presentar esta propuesta. La propuesta resulta muy genérica al tratar de abarcar tantos sectores en una norma técnica. Además, propone definiciones poco precisas, dando lugar a amplios márgenes de interpretación, que redundarían en una enorme carga administrativa y en una inseguridad jurídica para los Estados miembros y para los productores. Esto explica el enorme número de actos delegados —muchos son injustificados— previstos y que hacen imprevisibles futuras repercusiones.